Aufgrund der leider oftmals sehr einseitigen Berichterstattung der internationalen Medien über die Tatsachen und Hintergründe des Krieges möchte ich hier einige Klarstellungen vornehmen Die USA verurteilten Russlands Militäraktion auf das Schärfste, stellten diese als reine Einschüchterungs und Machtdemonstration dar und verteidigten Georgiens Haltung.

Die Unterstützung Georgiens durch die USA hatte demnach offensichtlich nicht nur den Zweck, das demokratische Selbstbestimmungsrecht zu schützen, sondern auch und das muss gesagt werden militärpolitische Ziele, zumal Georgien als strategischer Vasallenstaat im Kaukasus an der russischen Grenze fungiert. Die Rückendeckung durch die USA sollten die Georgier mit Vorsicht genießen.

Zuletzt möchte ich noch auf den Bericht vom